És evvel kapcsolatban nem csak a Timosenkót övező kétségekről kell beszélni, hanem beszélni kell arról a mérhetetlen korrupcióról, ami Ukrajnában van. Beszélni kell arról, hogy nemcsak Timosenkót, hanem az egész ellenzéket ki akarják iktatni. És természetesen beszélni kell az Ukrajnában élő kisebbségeknek az elnyomásáról.